herra forseti frumvarp það sem ég mæli hér fyrir er flutt á grundvelli samþykktar kirkjuþings í október síðastliðinn sem beindi tilmælum til mín að flytja þetta frumvarp til laga um breytingu á lögum um stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar þegar frumvarpið um stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar var til umræðu hér á alþingi og þetta frumvarp varð síðar að lögum númer sjötíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö þjóðkirkjulögunum var lagasetningunni hagað með þeim hætti að um væri að ræða rammalöggjöf sem setti þjóðkirkjunni ytri mörk sem hún gæti síðan unnið út frá sjálf og skipað sínum innri málum og sett sínar innri reglur meðal annars með setningu starfsreglna frá kirkjuþingi ég tel að þessi löggjöf frá nítján hundruð níutíu og sjö hafi reynst vel en eins og jafnan er má alltaf gera betur

sem var falið að fara yfir prófastsdæmaskipan landsins en biskupafundur hafði þá lagt til víðtækar breytingar á henni nefndinni var einnig falið að skoða núgildandi fyrirkomulag kosninga til kirkjuþings

nefndin taldi að tuttugasta og fyrstu grein laganna um kjördæmaskipun til kirkjuþings væri of þröng þar eru kjördæmin njörvuð niður í níu tiltekin kjördæmi og taldi nefndin að þetta ákvæði stæði í vegi fyrir að hægt væri að gera nauðsynlegar breytingar á skipan prófastsdæma með þessu frumvarpi sem ég er að flytja hér nú er einkum ætlað að losa um þetta ákvæði

samkvæmt hinni nýju skipan á næsta ári en kjörtímabil þingsins er fjögur ár

meðal annars í því skyni að geta jafnað vægi kjördæma áfram gildir þó að leikmenn skuli vera fleiri en vígðir í dag eru tólf leikmenn á kirkjuþingi en prestar eru níundi í stað orðsins prestar er lagt til að komi orðið vígðir en það hugtak nær einnig yfir aðra vígða menn er starfa innan þjóðkirkjunnar svo sem djákna þá telur þjóðkirkjan ekki rétt að hafa niðurnjörvað í lagatexta hvernig umdæmaskipting vígslubiskupsembættanna stiftanna skuli vera og vill geta breytt þeim umdæmamörkum ef hún sér ástæðu til

mælist til að alþingi taki það til umræðu og síðan meðferðar í nefnd ég nefndi það áðan að það væri kosið til kirkjuþings á næsta ári ef þetta frumvarp nær ekki fram að ganga á því þingi sem nú situr þá frestast náttúrulega framkvæmdin um fjögur ár því þá yrði kjörið til kirkjuþings samkvæmt þeirri skipan sem gildir að óbreyttum lögum en verði frumvarp þetta að lögum má ætla að aukakirkjuþing verði kallað saman svo unnt verði að ganga frá nýjum starfsreglum um kirkjuþingskjör ég segi hið sama um þetta frumvarp og það sem ég flutti áður að af hálfu ráðuneytisins hefur ekki verið leitað umsagnar um það eða skoðun annarra en þess sem lagði það fyrir ráðuneytið að flytja þetta mál hér á alþingi þannig að ég legg til að háttvirta allsherjarnefnd skoði málið í því ljósi